Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, voilà, aujourd'hui, avec ce rapport une appréciation de ce qui est désormais un élément important de la gouvernance économique européenne. Je voudrais remercier les rapporteurs pour les groupes avec lesquels j'ai pu faire et ce ne sont pas que des mots un véritable travail constructif et je crois que ce rapport, dans son ensemble, retrace les préoccupations des uns et des autres même si toutes n'ont pas été strictement reprises.

Je ne vais pas détailler les différents points sur lesquels nous insistons du point de vue du contenu du semestre je voudrais parler plutôt de ce qui nous a le plus préoccupé, c'est à dire de la méthode. Le semestre est, je le disais, un élément très important dans la mise en place d'une coordination des politiques économiques et financières des États et il implique, à la fois, le niveau européen et le niveau national. C'est là, déjà, une première innovation. En effet, si les propositions de la Commission doivent être ensuite validées par le Conseil, avant d'être répercutées autant que faire se peut dans les budgets nationaux, la nécessité s'impose, en ce qui concerne le contrôle démocratique, d'une bonne compréhension et d'une bonne coordination avec les parlements nationaux. À cet égard, nous savons et je crois que personne ne m'en voudra de le dire que certains de nos parlements nationaux n'ont pas une compréhension totale des mécanismes communautaires et qu'une certaine appréhension règne de voir le niveau européen prendre le pas sur le niveau national. C'est la raison pour laquelle certains font valoir, très légitimement, que la souveraineté nationale leur confère le droit de voter le budget qu'ils souhaitent et qu'ils n'ont pas à se conformer à des instructions ou à des oukases qui viendraient d'ailleurs. Il y a donc, certainement, un travail de pédagogie à mener, d'explication et, d'ailleurs récemment, il s'est tenu une réunion à Bruxelles, avec les représentants des commissions des finances ou de l'économie des parlements nationaux pour s'expliquer sur ce semestre européen. J'ai eu l'occasion de dire, en qualité de rapporteur, que les parlementaires européens n'avaient pas du tout l'intention de s'immiscer dans les relations nationales et dans le fonctionnement des parlements nationaux et que, en réalité, Parlement européen et parlements nationaux avaient une mission spécifique, celle d'assurer, à leur niveau, le contrôle démocratique. Je pense qu'à l'avenir, la répétition de telles réunions de concertation sera nécessaire pour favoriser la compréhension du système et sa bonne application. À cet égard, il serait certainement souhaitable que ces réunions, qui sont organisées de façon assez empirique actuellement, puissent avoir un caractère plus formel et que, notamment, ceux qui viennent à ces réunions, puissent le faire de façon régulière, afin qu'un vrai dialogue puisse s'instaurer entre les parlements nationaux et le Parlement européen. Sur les questions de méthode, nous insistons aussi sur la nécessité, par exemple, que les recommandations soient plus explicites de manière à permettre l'évaluation des résultats, et éventuellement leur correction. J'ajouterai enfin qu'il est important aussi cela va paraître évident de le dire mais, malheureusement, on constate souvent le contraire que les États tiennent bien les engagements qu'ils ont eux mêmes pris.